Hvala, spoštovani gospod predsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci. Odbor za finance je na drugi nujni seji, osmega novembra letos, kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, ki ga je državnemu zboru v obravnavo in sprejetje po nujnem postopku predložila vlada. Kolegij predsednika državnega zbora je na dvanajsti seji dvanajstega oktobra sklenil, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku. Odbor je prejel naslednja gradiva: mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance z dne šestindvajsetega oktobra in mnenje zakonodajno-pravne službe z dne drugega novembra. V skladu s stodevetindvajsetim členom Poslovnika Državnega zbora so amandmaji k predlogu zakona vložile poslanske skupine koalicije, in sicer k petim členom zakona in in amandma k novemu oziroma za novi šestnajsti a člen. Seji odbora so prisostvovali predstavnice in predstavniki ministrstva za finance in zakonodajno-pravne službe. V uvodni dopolnilni obrazložitvi je državna sekretarka na ministrstvu za finance pojasnila cilje in rešitve predloga zakona ter povedala, da predlog zakona pomeni predvsem prenos dveh direktiv Evropske unije. Podrobneje je pojasnila posamezne rešitve predloga zakona, kot so ureditev kuponov, opravljanje telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in in elektronskih storitev, zmanjšanje administrativnih ovir, uskladitev določb glede višine obrestnih mer in podaljšanje veljavnosti mehanizma obrnjene davčne obveznosti za prenos pravic do emisije toplogrednih plinov. Predstavnica zakonodajno-pravne službe je iz svojega pisnega mnenja opozorila na problematiko prenosa direktive, ki bi lahko bila bolj vsebinska, na vprašanje pravnih praznin in opozorila glede uporabe nomotehnike v bodoče. Povedala pa je tudi, da vloženi amandmaji ustrezno naslavljajo dana opozorila. V razpravi je bilo s strani članov odbora oziroma so bila s strani članov odbora izpostavljena vprašanja glede posameznih določb zakona, glede dvojnega obdavčevanja, glede medobmejnega sodelovanja ter vprašanja, povezana z nejasnostjo posameznih določb predloga zakona. V nadaljevanju je član odbora opozoril tudi na mnenje Sveta Evropske unije glede uporabe kuponov ter vprašanje ustrezne časovne priprave davčnih zavezancev na novo ureditev. Prav tako je bilo izpostavljeno vprašanje ureditve administrativnih bremen. Pojasnila glede nejasnosti posameznih določb zakona je podala zakonodajno-pravna služba, ki je povedala, da so nejasnosti z vloženimi amandmaji odpravljene. Državna sekretarka, ministrstvo za finance, pa je v razpravi podala dodatna pojasnila in odgovarjala na vprašanja poslancev. Odbor je v skladu z drugim odstavkom stotridesetega člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval amandmaje poslanskih skupin koalicije k petim členom in amandma za novi šestnajsti a člen in jih sprejel. Odbor je v skladu s stoosemindvajsetim členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje, je na podlagi prvega odstavka stotriintridesetega člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji. Dopolnjen predlog zakona je sestavni del tega poročila. Hvala lepa.